Nun hat der wichtigste Untersuchungsausschuss dieser Legislaturperiode getagt für anderthalb Jahre lang. Es ging um Steuerhinterziehung, kriminelle Aktivitäten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, um Anliegen, die von zentraler Bedeutung für unser aller Zukunft und für unsere Gesellschaft sind, und das Parlament scheint sich gar nicht dafür zu interessieren. Warum ist denn der Plenarsaal heute nicht gepackt voll? Warum sind die Kollegen denn nicht gespannt darauf, was dieser Untersuchungsausschuss herausbekommen hat? Ich frage mich Der Kollege Simon hat davon gesprochen, dass wir ein Bürgerparlament sind. Was sind wir denn? Wie wollen denn unsere Bürger verstehen, was wir gemacht haben, wenn hier nicht wenigstens zur Kenntnis genommen wird, welche Arbeit hier geleistet worden ist und wo die Missstände sind.